Dat lijkt ook nog heel lang te gaan duren.

Al die holle woorden. Maar hoe we dat moeten doen, dat zegt hij er niet bij. En wat als het niet lukt? Waarom werken we geen scenario uit dat landen als Griekenland hun eigen munt weer kunnen invoeren?

Dan de voorwaarden voor groei en werkgelegenheid scheppen. Hoe moeten we dat doen? Ik hoor vooral dat dat moet gebeuren door minder overheidsuitgaven en dat is precies wat wij in Nederland doen. En wat doet de Europese Unie? Die beloont Nederland met nóg meer uitgaven. Weet u nog, u wilde 6 procent meer budget voor de EU en dat betaalt natuurlijk vooral de Nederlandse burger, dus ook daar bent u zeer ongeloofwaardig. Kortom, wat mijn hier punt is Nederland betaalt voor de zwakke landen door een lagere economische groei in Nederland. Nederlandse burgers staan voor 27 miljard aan risicokapitaal bloot en dat lijkt alleen maar te stijgen.